Domnule președinte, grupul nostru susține, așa cum ați menționat, solicitarea de a avea o dezbatere despre Venezuela. Am vrea ca punctul respectiv să fie discutat cât mai devreme, miercuri, și nu aruncat la miezul nopții. Ne dorim, de asemenea, ca o rezoluție să fie votată în a doua sesiune din aprilie. Vă mulțumesc pentru atenție.